Qu'en est il de ces expulsions?

Mais vous savez que lorsque vous venez d'une région du nord et qu'on vous envoie dans une région du sud, ce n'est pas forcément la meilleure chose.